Enfin, la dernière remarque que je voudrais faire concerne la question de l'évasion fiscale, qui peut s'organiser par ce pilier de pension, qui est un pilier de pension privée il est possible de cotiser dans un pays et de toucher sa pension dans un autre pays, en choisissant le pays qui est le plus avantageux fiscalement.